hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu sem er að finna á þingskjali númer fjögur og felur sú tillaga í sér stækkun friðlandsins í þjórsárverum og er tillagan hluti af þeim málum sem stjórnarandstaðan leggur fram sameiginlega í upphafi þessa hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþings þó að saga hennar sé lengri tillögutextinn er svohljóðandi á þingskjalinu með leyfi forseta alþingi ályktar að þjórsárver stærsta og gróðurríkasta votlendi á hálendi íslands skuli vernduð í heild sinni í því augnamiði skuli núverandi mörkum friðlandsins í þjórsárverum breytt og það stækkað þannig að sem mest af gróðurlendi svæðisins lendi innan friðlýsingarmarkanna ásamt með þjórsá og nærliggjandi svæðum að sultartangalóni þá skuli unnið að því að hið stækkaða þjórsárverafriðland verði tilnefnt inn á heimsminjaskrá unesco alþingi felur ríkisstjórn að hefja nú þegar nauðsynlegan undirbúning að framkvæmd ályktunarinnar svo að auglýsa megi hin nýju friðlandsmörk eigi síðar en vorið tvö þúsund og sjö þessa tillögu flytja auk mín háttvirtir þingmenn ásta r jóhannesdóttir kristinn h gunnarsson mörður árnason rannveig guðmundsdóttir og sigurjón þórðarson allt háttvirtir þingmenn sem sæti eiga í umhverfisnefnd alþingis menn kunna að taka eftir því að hér í hópi stjórnarandstæðinga er einn stjórnarþingmaður það er kristinn h gunnarsson en hann var með þessum sömu þingmönnum á þessari tillögu á síðasta ári það er kannski til marks um það hversu stuðningurinn við stækkun friðlandsins í þjórsárverum og það að reyna að koma friðlandinu í þjórsárverum inn á heimsminjaskrá unesco er að verða mikill að hér standa sameiginlega þingmenn úr flokkum utan einum að þessari tillögu á háttvirtu alþingi íslendinga baráttan um þjórsárver er löng og ströng og ekki hægt að gera henni skil í stuttri ræðu en það má þó segja að á síðustu árum hafi vindar verið að snúast umtalsvert í baráttunni því að bæði hæstvirtan núv umhverfisráðherra og fyrrverandi hæstvirtur umhverfisráðherra hafa gefið það til kynna að nú kunni að verða breytingar á og tillaga af þessu tagi nái fram að ganga það yrði sannarlega sögulegt og fagnaðarefni í þeim miklu átökum sem hafa staðið og oft verið eða ég vil nú eiginlega segja hálfblóðug náttúrverndarsamtök íslands hafa kannað hug þjóðarinnar til stækkunar friðlandsins í þjórsárverum og þau létu í árslok árið tvö þúsund og fjögur gera um það könnun hvernig þjóðin væri innstillt í þessum efnum og niðurstöður könnunarinnar sýndu að tveir þriðju þjóðarinnar væru hlynntir stækkun friðlandsins rithöfundurinn andri snær magnússon gerði grein fyrir sögu þjórsárvera í bók sinni draumalandinu sem þjóðin hefur verið að lesa frá því að hún kom út fyrr á þessu ári og það er athyglisvert að andri snær segir um friðlandsmörkin í bók sinni að þau minni helst á landamæri í afríku þau séu dregin með beinum línum og það er alveg rétt því að það veit það öll þjóðin að það voru virkjanahagsmunir sem réðu mörkum friðlandsins á sínum tíma og þau voru einungis málamiðlun á milli náttúruverndarsinna og hinna svokölluðu tæknimanna sem vildu virkja og gera risastór uppistöðulón í verunum tæknimennirnir voru raunar á undanhaldi árið nítján hundruð áttatíu og eitt þegar friðlýsingin var auglýst og friðlandsmörkin dregin en þó ekki nægilega því að eftir að friðlandsmörkin voru ákveðin hefur baráttan haldið áfram varðandi þá hugmynd að þjórsárver eigi skilið sæti á heimsminjaskrá unesco má segja að það hafi fyrir alvöru komið inn í umræðuna tvö þúsund og fjögur en þá fékk landvernd tvo færa sérfræðinga þá roger crofts og jack d ives sem báðir eru afar vel að sér um þjórsárver og hafa rannsakað þau árum saman og aftur og aftur til að skila landvernd greinargerðum um málefni veranna um verndargildi þeirra og framtíðarsýn það er skemmst frá því að segja virðulegi forseti að í greinargerðum þessara virtu sérfræðinga beggja kemur fram að núverandi friðlandsmörk séu algjörlega ófullnægjandi og að þeir telji báðir nauðsynlegt að stækka friðlandið til mikilla muna svo að verndun nái tilgangi sínum þá fjalla þeir báðir um möguleikana á því að þjórsárver fái sess á heimsminjaskrá unesco þeir crofts og ives hafa báðir unnið með unesco og iucn alþjóðlegu náttúruverndarsamtökunum við að meta umsóknir um skráningar svæða inn á þennan mikilvæga lista þeir hafa því mikla þekkingu og reynslu í þeim efnum það segir sína sögu að þeir skuli báðir telja að svæðið eigi skilið að um það verði fjallað á vettvangi heimsminjaskrárinnar og kannað verði til hlítar hvort það búi yfir þeim kostum sem gætu skipað því á heimsminjaskrá í greinargerð með þessari tillögu er farið í stuttu málin yfir stöðuna núna það er frá því að úrskurður setts umhverfisráðherra jóns kristjánssonar um verin var kveðinn upp í janúar árið tvö þúsund og þrjú það má segja að í hnotskurn sé málið þannig að landsvirkjun hafi áfram sótt það fast að sá heimidir til þess að reisa norðlingaölduveitu með norðlingaöldulóni neðst í verunum og jafnframt að fá þá í gegn setlón og veitulón sem úrskurður jón kristjánssonar setts umhverfisráðherra gerði ráð fyrir það gerðist síðan að þegar hreppsnefnd skeiða og gnúpverjahrepps fjallaði á sínum vettvangi um málið það er umsókn var um að setja framkvæmdina inn á aðalskipulag þar sem miðað yrði við að lónhæðin næði fimm hundruð sextíu og sex metrum yfir sjávarmáli að sumarlagi og fimm hundruð sextíu og sjö og hálft yfir sjávarmáli að vetrarlagi þá var það heimilað og sú tilhögun var kynnt og auglýst í janúar tvö þúsund og fimm bæði af hreppsnefndinni og samvinnunefnd miðhálendisins hreppsnefndinni bárust gríðarlega margar athugasemdir við þennan gjörning einar níutíu og átta sem vörðuðu norðlingaölduveitu og þær voru undirritaðar af tvö hundruð sjötíu og fimm einstaklingum samvinnunefndin fékk athugasemdir frá hundrað fjörutíu og sex aðilum sem allar utan ein vörðuðu norðlingaölduveitu og ég leyfi mér að fullyrða það hér að þess verði langt að bíða að annar eins fjöldi athugasemda komi við skipulagstillögur í okkar landi í öllu falli er það von mín að það eigi ekki eftir að verða svona háværar deilur um skipulagstillögur í náinni framtíð miðað við það hvernig vindarnir virðast vera að snúast á þessum dögum samvinnunefnd miðhálendisins ákvað að taka tillit til þessarar miklu andstöðu með því að breyta umfangi norðlingaölduveitu á endanlegri skipulagstillögu auk þess sem ljóst var orðið að ekki var lengur meiri hluti fyrir því í hreppsnefnd skeiða og gnúpverjahrepps að heimila norðlingaölduveitu þann tólfta ágúst tvö þúsund og fimm samþykkti samvinnunefnd miðhálendis tillögu að breytingu á staðfestu svæðisskipulagi miðhálendis íslands fyrir tvö þúsund og fimmtán fyrir svæðið sunnan hofsjökuls þar voru tekin út set og veitulón sem höfðu valdið talsverðum deilum og höfðu verið skrifuð inn þannig var skipulagstillagan send umhverfisráðherra til staðfestingar og þannig ákvað hreppsnefnd skeiða og gnúpverjahrepps á fundi sínum í september tvö þúsund og fimm að auglýsa aðalskipulag sveitarfélagsins skipulagsstofnun fjallaði svo um tillögu samvinnunefndarinnar og taldi að með breytingunni á útfærslu norðlingaölduveitu hefði samvinnunefndin breytt auglýstri tillögu í grundvallaratriðum og því bæri að auglýsa tillöguna á nýjan leik einnig taldi skipulagsstofnun að þær breytingar sem nefndin gerði á tillögunni stönguðust á við lög um raforkuver þar sem útfærsla framkvæmdarinnar hefði verið lögfest með úrskurði setts umhverfisráðherra þann tuttugasta og níunda desember tvö þúsund og fimm staðfesti umhverfisráðherra sigríður anna þórðardóttir svo skipulagstillögu samvinnunefndarinnar að öðru leyti en því að hún synjaði þeim hluta tillögunnar staðfestingar sem varðaði breytingar á norðlingaölduveitu þannig stendur málið nú og má því segja að skipulag svæðisins sunnan hofsjökuls sé á nokkurs konar byrjunarreit þess vegna teljum við sem erum aðstandendur þessarar tillögu að hér sé komið ágætt lag og logn í kringum þessar hugmyndir tækifæri til að vernda til framtíðar dýrmætustu gróðurvin á hálendi íslands þjórsárver þó svo að sú sem hér talar treysti nú aldrei neinu sem sagt er af ráðamönnum varðandi náttúruvernd fyrr en allt er komið í höfn tel ég engu að síður að það geti verið von um þjórsárverin því að það virðist sem svo að landsvirkjun sé ekki haldin þeirri þráhyggju eins sterklega og hún hefur verið undanfarin ár að norðlingaölduveita sé algjörlega lífsnauðsynleg í þeirri

varðandi hinar væntanlegu álversframkvæmdir vil ég svo segja það hér að lokum virðulegi forseti að þá er það auðvitað hlálegt að hafa þurft að horfa upp á og hlusta á formann framsóknarflokksins hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra ræða um stóriðjustefnu ríkisstjórnarinnar sem heyrir nú sögunni til enda séu hér allar hugmyndir um álver og raforkusölu komnar út á almennan markað hverjir skyldu nú hafa stefnt orkusölu til stóriðju þangað jú það hafa ríkisstjórnarflokkarnir auðvitað gert með svo sem dyggum stuðningi hér á alþingi það hefur orsakað það að núna standa í iðnaðarráðuneytinu yfir tuttugu umsóknir um rannsóknarleyfi vegna jarðhita og vatnsafls á einum sextán svæðum á landinu og ég hefði gaman af því virðulegi forseti að segja þingheimi hvaða svæði það eru sem nú eru undir hjá hinum

en það eru svæði sem sótt er um vegna jarðhita og þau eru eftirfarandi brennisteinsfjöll fremri námar gjástykki grændalur kelduhverfi kerlingarfjöll krýsuvík og torfajökulssvæðið

til hæstvirts iðnaðarráðherra iðnaðarráðuneytisins vegna þess það þarf að afla orku til stóriðjunnar sem stjórnvöld buðu hingað inn á gafl með frægum bæklingi sem sendur var út um allar trissur út um heimsbyggð alla til

níutíu og fimm og forsíðan á þeim bæklingi bar yfirskriftina lowest energy prices þarna var ísland sett á útsölu fyrir tilstuðlan stjórnarflokkanna á alþingi við þessa stefnu hefur verið haldið allt fram á þennan dag og við erum ekki enn búin að súpa seyðið af henni ef þessi ríkisstjórn leyfir sér að kippa að minnsta kosti þjórsárverum endanlega undan hrammi stóriðjufyrirtækjanna þá má svo sem þakka þeim fyrir það en auðvitað viljum við sem höfum barist fyrir náttúruvernd árum saman að það sé gert miklu miklu meira en lágmarkið er auðvitað að þjórsárver að friðlandið verði stækkað þjórsárverunum verði bjargað undan þessum hrammi orkugræðginnar og það verði farið að því af alvöru að koma þjórsárverafriðlandi inn á